Dictator Ahmadinejad gaat maar door met het doden van zijn eigen burgers en politieke tegenstanders worden gemarteld. De Nederlandse Zahra Bahrami zou ook doodgemarteld zijn volgens de geruchten en ik heb gevraagd dat uit te zoeken. Ik wil de linkse socialisten en die vreselijke Groenen in dit Parlement vragen dit verslag niet te af te zwakken met allerlei amendementen.

Iran ziet het liefst een islamitische republiek ontstaan inclusief politieke ayatollahs, sharia, steniging van vrouwen en ophanging van homo's.